Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei argomentare perché ho votato contro la risoluzione a firma Bresso. Noi, come gruppo GUE NGL, abbiamo presentato numerosi emendamenti a questo testo tesi a chiarire un punto per noi fondamentale che non vi può essere nessuna strategia alpina che non rispetti la volontà

In particolare, io credo che il mancato coinvolgimento del movimento No TAV nella consultazione sulla regione alpina lanciata dalla Commissione europea nel 2014 sia purtroppo una mancanza molto, molto grave. E allora noi chiediamo con forza di fermare la TAV, l'alta velocità Torino Lione, dimostrata dannosa per la salute dei cittadini, dimostrata non necessaria per la strategia e per le necessità di trasporti. Pensiamo davvero che occorra coinvolgere le popolazioni e rispettare la loro volontà su quella regione.